Domnule Președinte, domnule Comisar, stimați colegi, liniile de finanțare direct de la Bruxelles reprezintă, alături de fondurile structurale, precum și cele pe agricultură, importante instrumente de investiții pentru creșterea economică în Uniunea Europeană. Din păcate, programele administrate direct de Comisia Europeană, precum Orizont 2020 sau Europa creativă, sunt foarte puțin cunoscute sau, în unele state, chiar deloc cunoscute, ceea ce înseamnă că degeaba creăm planuri, degeaba creăm strategii de dezvoltare economică la nivel european, degeaba adoptăm directive în favoarea mediului economic și combaterii șomajului în Uniunea Europeană, dacă nu reușim să creăm accesul ușor la toate instrumentele financiare pe care le gestionăm la nivel european. Este ca și cum am crea automobile, dar nu dăm acces la combustibil.